virðulegi forseti það er margt sérstakt í skipulagi okkar stjórnkerfis og undarlegt dálítið hvernig við leggjum áherslu á marga hluti það eru til að mynda aðeins örfá ár síðan skipað var prófessorsembætti í sjávarútvegsfræðum við háskóla íslands hjá þjóð sem er nánast búin að lifa af sjávarútvegi vera auðvitað önnur en hún er á margan hátt sú tillaga sem ég mæli fyrir til þingsályktunar um prófessorsembætti tengt við jónas hallgrímsson er flutt af háttvirtum þingmönnum auk mín guðna ágústssyni ólöfu nordal björk guðjónsdóttur birgi ármannssyni guðbjarti hannessyni guðjóni a kristjánssyni katrínu jakobsdóttur og karli fimmta matthíassyni tillögugreinin ályktar að fela menntamálaráðherra að hlutast til um það við háskóla íslands að stofnað verði prófessorsembætti kennt við jónas hallgrímsson skáld með vörn og sókn fyrir íslenska tungu og ljóðrækt að meginmarkmiði íslensk tunga er ankeri íslenskrar þjóðar lykillinn að sjálfstæðri menningu og þjóðerni íslensk tunga hefur alltaf átt undir högg að sækja en hún er lífseig með eindæmum og ber þannig spegilmyndina af eðli þjóðarinnar og virðingu fyrir tungunni þótt stundum pusi í þræsingum um þessar mundir á íslensk tunga undir högg að sækja og rótgrónar stofnanir á íslandi hafa meira að segja látið sér detta í hug að setja erlenda tungu í fremstu víglínu tungutaks íslendinga við hlið íslenskunnar við slíku verður að sporna af lífs og sálar kröftum því sjálfstæði íslands kann að vera í húfi dagleg rækt tungunnar er lífsnauðsyn og stundum bregður manni í brún ekki síst í umfjöllun fjölmiðla um tunguna og meðferð þeirra á tungunni það var til dæmis ekki skemmtilegt fyrir okkur þegar ég hlustaði á einn af forustumönnum íslenska háskólasamfélagsins nota þessi orð ég aldist upp en svona er hættan í hverju fótmáli jafnvel hjá þeim sem síst skyldi ég aldist upp það er mikilvægt að íslendingar og háskóli íslands sýni þeim manni sem hvað fegurst hefur ritað á íslenska tungu jónasi hallgrímssyni þá virðingu að vinna markvisst í stíl hans og fylgja eftir til komandi kynslóða þeim blæ íslenskrar náttúru og íslenskrar hugsunar sem hann tengdi saman í ritverkum sínum og skáldskap mikilvægi jónasar hallgrímssonar fyrir íslenska þjóð mælist ekki í verðbréfum heldur ómetanlegum verðmætum í þjóðarsálinni og persónuleika íslendinga þess vegna er það engin tilviljun að jónas hallgrímsson býr í öllum íslendingum jónas hallgrímsson kom sem vorvindur inn í íslenskt tungutak fyrir tvö hundruð árum og enn er vorvindurinn í loftinu slíkt var afl skáldsins til þess að ríma við möguleika íslenskunnar á náttúrulegum grunni hennar þessi vorvindur hefur dugað okkur vel og við þurfum að tryggja vel að hann verði staðvindur í íslensku samfélagi halldór blöndal fyrrverandi alþingismaður og forseti alþingis með leyfi forseta skrifaði í morgunblaðið fyrir skömmu um jónas hann var magískur töframaður og það er eins og allt sem hann snerti verði lifandi og aðlaðandi á einhvern hátt í minningarorðum samtímamanns jónasar konráðs gíslasonar fjölnismanns segir svo um jónas það sem eftir hann liggur mun lengi halda uppi nafni hans á íslandi og bera honum vitni öld er liðin frá því að guðmundur á sandi ritaði eftirfarandi um jónas í grein í eimreiðinni með leyfi og enn þá stendur samtíð vor á herðum hans hann eldist ekki né fyrnist og er hundrað ára ungur nú mál hans er með nýjabrumi enn þá hreint eins og lindarvatn ungt eins og döggin á grasinu hann er konungur í hulduríki enn þá andar suðrið sæla af tungutaki jónasar og það er mikilvægt að virkja þessa auðlind inn í hjartslátt þjóðarinnar í starfi og leik einn af mörgum möguleikum er sá spennandi kostur að háskóli íslands skapi rúm um borð í móðurskipinu fyrir prófessorsembætti tengt nafni jónasar hallgrímssonar prófessorsembætti sem hefði það markmið að fylgja íslenskunni áfram með reisn og styrkja blær hans lifir í brjósti fólksins í landinu og bærist af vörum þess nánast hvern dag hvort sem það er til hátíðar eða hversdags það er ekki óalgengt að heyra sjómenn í talstöðvarkerfi vitna í jónas hallgrímsson og fara með ljóð hans og skjóta fram fallegum framsetningum svo sem eins og brosa blómvarir blika sjónstjörnur roðnar heitur hlýr úr ferðalokum þar sem viðkomandi sjómaður var að lýsa veðrinu hvað það væri gott og þetta var falleg samlíking það er enn þá og mun væntanlega verða svo lengi sem íslensk tunga verður töluð sungið hið fallega ljóð nú andar suðrið þannig mætti lengi telja það sem skiptir miklu máli við ákvörðun um það að skipa prófessorsembætti tengt jónasi hallgrímssyni og skilningi það eru margir sem leggja á það áherslu sem betur fer og alltaf finnur íslenska tungan sér nýjan farveg þó hún fari yfir urð og grjót þó hún fari yfir þurrlendi og sanda þá finnur hún sér nýjan farveg í takt við anda íslenskunnar og það er það sem gildir mest það að hvernig ýmis skáld hafa með þessum einfalda stíl og takti jónasar hallgrímssonar sett fram fallegar myndlíkingar í ljóðum sínum það vill svo til að í morgun var ég í grindavík í dumbungi og rudda og rigningu þá rifjaðist upp fyrir mér ljóð ása í bæ sem er einn af þeim rithöfundum íslenskum sem hvað næst kemst fegurð fallegu tungutaki lipru og léttu eins og mælt af munni fram þetta ljóð með leyfi forseta í grindavík drukkum við daga og nætur drungaleg ströndin og veður höst þar eru heiðvirðar heimasætur hræddar við eftirköst aldrei sáum við sölku völku en sú hefði kunnað það franska lag en geltandi rakkarnir gáfu til kynna göfugan sveitabrag síðan kveður veiðimaðurinn og skáldið í viðlagi sínu gefum nú góðan byr og glannaleg síldarköst svo koppurinn fyllist og kapteinninn tryllist og kraumi í blárri röst svo höldum við hafnar til og heilsum með gleðibrag þeim lífsglöðu meyjum sem löngum við þreyjum og létta okkur strangan dag þetta er ekkert flókið þetta er fallega sagt það er galdurinn við íslenska tungu að hún skilar mikilli fegurð þegar vandað er til verka og túlkunin á henni virðulegi forseti ég legg til að lokinni fyrstu umræðu að þessari tillögu verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar